La libertad de expresión es un derecho necesario para alcanzar una sociedad democrática, como lo son los derechos políticos o los sociales.

Este año han sido asesinados cinco blogueros y periodistas independientes, y los sindicatos y todo opositor al régimen son también perseguidos.

Después de dos años de la tragedia del Rana Plaza, los trabajadores de Bangladés siguen en condiciones próximas a la esclavitud. En Bangladés las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales son frecuentes.

En Bangladés todavía, a día de hoy, hay pena de muerte. ¡Basta ya de cinismo! No podemos seguir siendo socios de Estados cuyas autoridades violan sistemáticamente los derechos humanos. La dignidad de las personas debe estar siempre por encima de los beneficios económicos de unos pocos.